Herr Präsident, werte Kolleginnen und Kollegen! Es wurde schon sehr viel Richtiges und Gutes von den meisten Fraktionen gesagt. Nachdem ich nur eine Minute habe, möchte ich einen Punkt hinzufügen, der mir zu kurz gekommen ist. Es wurde sehr viel über Chancen von Unternehmen gesprochen, sehr wenig darüber, was der gemeinsame digitale Markt für Bürgerinnen und Bürger, für Wählerinnen und Wähler bedeutet. Wir reden hier über eine demokratiepolitisch wichtige vielleicht die wichtigste Infrastruktur des

Wir sollten massiv darauf achten, dass wir hier eine Infrastruktur schaffen, die demokratiepolitisch relevant ist und standhält. Das betrifft die Netzneutralität, das betrifft die Suchneutralität. Da geht es nicht nur darum, Unternehmen einen gleichwertigen Zugang zu Suchergebnissen zu bieten, da geht es auch darum, dass wir damit die Information unserer Bevölkerung regulieren oder nicht regulieren, je nachdem, wie die Gesetze beschlossen werden. Bürgerrechte, Bürgerinnenrechte sind ein wesentlicher Bestandteil dieses Themas und müssen aus Sicht des Parlaments im Zentrum unserer Intentionen stehen.